Der Europäische Gerichtshof hat es am 6. Oktober 2015 endgültig aufgehoben ein großer Erfolg, ohne den wir kein hätten. Aber auch darauf können wir uns nicht verlassen, weil auch jetzt die persönlichen Daten europäischer Bürgerinnen und Bürger in den USA nicht ausreichend geschützt sind. Das hat gerade auch der Datenskandal um Cambridge Analytica und Facebook gezeigt. Beide Unternehmen waren zertifiziert, und dennoch war und ist die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte problemlos möglich.